Pourquoi revenir, un an après, avec une résolution quasi identique? Parce que le problème est loin d'être clos. D'abord le mouvement évangéliste The Family qui était derrière cette loi Bahati, n'a pas baissé les bras et on peut toujours voir resurgir cette loi en Ouganda.

La Cour constitutionnelle ougandaise a fait arrêter la publication de ce journal, mais on voit bien que l'atmosphère est détériorée.